Madame la Présidente, donner la personnalité juridique à des non humains, qualifiés de personnes électroniques techniquement plus performantes, leur ouvre à très court terme des droits inévitablement supérieurs à ceux des humains potentiellement faillibles.

Aux États Unis, il est clairement envisagé de ne plus assurer les humains en cas d'accident avec des véhicules autonomes, ceux là mêmes qui sont construits sous l'impulsion de Uber, associé à Google. Dès lors, il n'y aurait plus, à terme, que des véhicules autonomes donnant à Uber, une fois de plus, un monopole sur les véhicules à moteur.

En Europe, déjà frappée par un chômage massif, ce sont probablement des millions d'emplois qui seront perdus et un revenu universel ne suffira pas à amortir la flambée de la pauvreté. Il est indispensable d'aller vers le progrès, mais s'engager sur cette voie juridique est proprement suicidaire pour nos travailleurs.